Oczywiście wszyscy chcieliby żyć w świecie, w którym panuje pokój, w którym nikt z nikim nie walczy, w którym nie ma broni.

Żadne z państw Unii Europejskiej w ostatnich latach nie eksportowało broni do państw objętych konfliktami zbrojnymi, do państw, które były w stanie wojny. I to jest podstawowa zasada, której na szczęście wszystkie państwa Unii Europejskiej produkujące uzbrojenie się trzymają. I to Unia Europejska warto to pamiętać przyczyniła się do wypracowania standardów międzynarodowych, bo to państwa unijne inicjowały regulacje prawne, czyli traktat o handlu bronią przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na początku kwietnia. Ten traktat, miejmy nadzieję, przyczyni się do stabilności i tutaj wierzę, że z panią poseł Lösing zajmujemy identyczny punkt widzenia że przyczyni się do pokoju i bezpieczeństwa na świecie, że będzie przeciwdziałać terroryzmowi i przestępczości na całym świecie. To jest nasz wspólny cel.